Dit verslag zwakt het sowieso al zwakke voorstel van de Commissie nog verder af, onder meer door amendement 4, dat stelt, ik citeer, Volledig vrij verkeer binnen de ruimte zonder toezicht aan de binnengrenzen moet worden gewaarborgd en de herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen door de lidstaten om politieke redenen moet worden voorkomen.

Een filosofie die op geen enkele manier rekening houdt met de situatie op het terrein.